frú forseti það sem ég var að gera var að vitna hér í formála að þeirri ársskýrslu sem hér er til umfjöllunar og vitnaði orðrétt í orð ríkisendurskoðanda ég get til að gera málið enn gleggra fyrir háttvirtum þingmanni bætt hér við því hér segir milli þeirra tilvitnana sem ég fór hér með áðan þá segir ríkisendurskoðandi með leyfi forseta að mínu mati er full þörf á að stjórnvöld skilgreini nánar og skýri í hverju ábyrgð æðstu stjórnenda ríkisins og embættismanna felst þegar á reynir frú forseti ég get í raun og veru tekið algerlega undir með ríkisendurskoðanda hvað þetta varðar og þess vegna spurði ég háttvirtan þingmann sem forseta þingsins hvort mætti vænta frumkvæðis þaðan frá forsetaembættinu vegna þess að hér auðvitað bent eðlilega á að það verði að telja að alþingi hafi nokkra frumkvæðisskyldu á þessum vettvangi en frú forseti ég hefði viljað bæta við annarri spurningu í framhaldi af þeim orðum sem ég fagnaði hér áðan um það að ársskýrsla ríkisendurskoðunar yrði sett í formlegan farveg til fjárlaganefndar hvort að háttvirtur þingmaður muni vilja beita sér fyrir því sem forseti þingsins að aðrar skýrslur frá ríkisendurskoðun fengi einnig formlega umfjöllun í nefndum þingsins þá yrði auðvitað ekki hægt að festa það fyrirfram í hvaða nefndum það ætti að vera en sumar myndu að sjálfsögðu fara til efnahags og viðskiptanefndar aðrar til fjárlaganefndar aðrar til annarra fagnefnda eftir eðli skýrslnanna það auðvitað hefur verið eitt af því sem við höfum þurft að horfa upp á ansi oft að ríkisendurskoðun hefur skilað frá sér áhugaverðum skýrslum sem síðan hafa ekki fengið í raun og veru neinn farveg því miður eru allt mörg dæmi um það að athugasemdir sem koma fram í þessum skýrslum ríkisendurskoðunar hafa